Pani Przewodnicząca! Anegdota mówi, że polityk to jest taki człowiek, który rozwiązuje problemy, które sobie sam stwarza. To samo można powiedzieć dzisiaj o Unii Europejskiej.

Przykład pierwszy z brzegu zbyt restrykcyjne przepisy dotyczące pomocy publicznej, w wyniku czego np. stocznie niemieckie czy francuskie przeżyły, a stocznie polskie padły.

Harmonizacja podatków to też zabije konkurencyjność.

Co za szaleniec wymyślił, żeby Europa się wykrwawiała, żeby Europa wydawała miliardy euro na redukcję emisji CO 2 kiedy większość świata Brazylia, Rosja, Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Kanada mają w nosie protokół z Kioto i emitują więcej CO 2 Zabijamy się, wykrwawiamy się, niszczymy swoją konkurencyjność, niszczymy swoją efektywność.